Paní předsedající, klíčovým problémem situace v Sýrii je mocenské postavení a vyjednávací pozice Turecka. EU je slabá a podléhá korupci, protože v ní vládnou nadnárodní koncerny a ty mají v Turecku své významné investice.

EU si nedovolí zavést proti Turecku opravdu účinné obchodní sankce, zato pomohla Turecku sankcemi proti Sýrii.

Proto si Turecko dělá v Sýrii, co chce, a bude v tom pokračovat, dokud nenarazí na odpor. Turecko vojensky obsazuje severní Sýrii, vyhnalo téměř milion Kurdů a křesťanů a dalších a usídluje tam veterány Islámského státu.

EU nese za situaci v Sýrii odpovědnost, ale nabízí morální postoje.